borist hafa bréf frá fjármála og efnahagsráðuneytinu þar sem óskað er frests til að veita skrifleg svör við fyrirspurnum á þingskjali þrjú hundruð sjötíu og sex um íslenska starfsmenn sendiráða og tryggingagjald og á þingskjali fjögur hundruð og áttatíu um kaup íslendinga á stórfyrirtækjum í danmörku báðum frá háttvirtum þingmanni birgittu jónsdóttur